Voorzitter, het was een historisch beeld in Warschau zaterdag rechters uit meer dan twintig landen die met hun Poolse collega's de straat op gingen tegen de uitholling van de rechtsstaat. Het geeft aan hoe nijpend de situatie is, want met het aannemen van de muilkorfwet wordt een nieuwe stap gezet in het slopen van de onafhankelijkheid en de vrijheid van meningsuiting van rechters in Polen.

Een lidstaat waar Vrouwe Justitia haar blinddoek wordt afgepakt en ze voortaan door de bril van de zittende macht moet kijken, kan nooit de bescherming bieden die de samenleving verdient, kan ook nooit binnen de EU samenwerken met andere landen op basis van wederzijds vertrouwen. Dus, volledige steun voor de aanpak van de Europese Commissie. Wij zullen de Poolse rechtsstaat blijven beschermen. Wij zullen de Poolse rechters niet in de kou laten staan, want hun strijd is een strijd van ons allemaal.